Voorzitter, als een kind tijdens een spel het spel dreigt te verliezen, verandert het de spelregels Oh, zei ik dat de bal in het rode doel moest?

Als een president in Afrika zijn tijd dreigt uit te zitten en zich niet meer herkiesbaar mag stellen, verandert hij de grondwet, dan mag hij nog wat langer blijven.

Dat lijkt mij toch een zeer onvolwassen manier van met elkaar samenwerken en een probleem oplossen.

Dat we die mensen die in vrijheid willen leven, moeten weren omdat zij het gevaar zijn? De economische crisis komt niet uit Noord Afrika. Wij maken de Europeanen wijs, of lidstaten maken de Europeanen wijs dat het beschermen van onze binnengrenzen iets oplost, een gevaar wegneemt, en dat is niet zo. Als we de mensen dat blijven wijsmaken, hoe kunnen we ze dan ooit nog eerlijk vertellen dat een crisis zoals in Griekenland, opgelost moet worden door lidstaten samen en hoe kunnen we ze dan eerlijk vertellen dat er eigenlijk een enorme noodzaak is aan arbeidsmigranten om in Europa de banen te vullen?